Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich bin alarmiert und besorgt, dass nur sechs Prozent aller Landwirte unter 35 Jahre alt sind.

Nutznießer einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, gerechten und flächendeckenden bäuerlichen Landwirtschaft, des sozialen Zusammenhalts im ländlichen Raum, hoher Lebensmittelstandards, einer lebenswerten Kultur und Naturlandschaft, einer jungen Generation, die mit Zuversicht gerne einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, sind alle Bürgerinnen und Bürger.